Az Európai Unió jövőjéről szóló konferencia esélyt ad arra, hogy az Európai Unió a megrendült bizalom visszaszerzése érdekében lépéseket tegyen, és így lendületet, új lendületet kapjon az európai építkezés.

Számunkra egyszerre kell fontosnak lenni a tradíciónak és a megújulásnak. Nem feledhetjük az alapító atyák és a kereszténydemokrácia szellemiségének megőrzését, de az olyan új kérdésekre is választ kell keresnünk, mint az európai életmód tartalmi meghatározása. Európai identitás csak a tagállami identitások elismerése és tisztelete mellett épülhet ki. A konferencia csak akkor lehet sikeres, ha elfogadjuk, az Európai Unió egy olyan érték és érdekközösség, amelynek pillérei alulról felfelé ívelnek és jelmondata Egység a sokszínűségben.